Madame la Présidente, l'affaire de l'usine Belfortaine d'Alstom, dont on espère encore qu'elle trouvera une issue plus favorable que celle des aciéries de Gandrange et Florange, est emblématique de la soumission de nos dirigeants aux diktats des actionnaires et des fonds de pensions.

Sans exonérer nos dirigeants nationaux de leurs responsabilités, il faut bien reconnaître que c'est l'Union européenne qui nous impose la financiarisation de nos économies, et qui, au nom d'une concurrence prétendument libre et non faussée, nous interdit tout protectionnisme, fût il européen. C'est également l'Union européenne qui, prétendant lutter contre les monopoles, impose la séparation entre l'activité réseau et l'activité transport dans le secteur ferroviaire.

L'annonce de la fermeture de l'usine de Belfort n'est ainsi que la suite logique du dépeçage d'Alstom avec la vente en 2014 de sa branche énergie à l'américain General Electrics. L'enjeu, au delà de la sauvegarde de nos emplois industriels, c'est bien le maintien des compétences et des pôles d'innovation qui dépendent des sites de production. Voilà pourquoi la puissance publique doit impérativement aider les sites industriels qui opèrent temporairement en sous production, surtout lorsqu'il s'agit de fleurons nationaux. Mais encore faut il que nos ministres travaillent leurs dossiers, plutôt que de se concentrer sur leur plan de carrière.

Entre deux séances photos pour la presse people, le ministre de l'économie n'a pas voulu écouter les appels à l'aide des cadres et salariés d'Alstom.

Aujourd'hui, plus que jamais, notre industrie a besoin d'un État stratège qui se fixe des objectifs sur le long terme et se donne réellement les moyens de les atteindre.